Herr Präsident! Wir wissen alle, dass der Wohlstand der Europäischen Union entscheidend davon abhängt, ob wir imstande sind, das Wachstums und Innovationspotenzial kleiner und mittelständischer Unternehmen zu nutzen. Auch bei der Bewältigung der Krise spielen die kleinen und mittelständischen Unternehmen die entscheidende Rolle. Wir müssen sie deshalb entlasten und unterstützen nach dem Motto Weniger Regeln kann für die KMU viel mehr bedeuten. Als Präsident der SME Intergroup sage ich aber auch ganz deutlich, dass der Small Business Act nur eine Absichtserklärung der Staats und Regierungschefs ist. Den KMU ist mit Absichtserklärungen allein nicht geholfen, und daher fordern wir sehr klar, dass das Prinzip Vorrang für KMU die nationale und die europäische Gesetzgebung bestimmt, und wir haben vier Punkte verlangt. Erstens Die Mitgliedstaaten müssen mitteilen, wie und in welchem Zeitraum

Zweitens Die Mitgliedstaaten sollen die Fortschritte bei der Umsetzung des Prinzips Vorrang für KMU verpflichtend in den jährlichen Berichten über die nationalen Reformprogramme zum Lissabon Prozess vorstellen. Drittens Wir brauchen einheitliche Kriterien, wie die Fortschritte bei der Umsetzung des Prinzips Vorrang für KMU gemessen werden können.